virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á sóttvarnalögum númer nítján nítján hundruð níutíu og sjö núgildandi sóttvarnalög tóku gildi fyrsta janúar nítján hundruð níutíu og átta og voru þau mikilvægt skref í þá átt að gera stjórnsýsluna í landinu færari um að takast á við heilbrigðisvá en áður hafði verið frá gildistöku laganna hafa hins vegar orðið miklar breytingar á viðhorfum til sóttvarna og heilbrigðisógnar og hafa á undanförnum árum verið gerðar nokkrar breytingar á lögunum meðal annars vegna alvarlega faraldra sem komið hafa upp hér á landi á alþjóðavettvangi hefur einnig orðið mikil breyting á viðhorfi vegna heilbrigðis og öryggisógnar á borð við alnæmi bráðalungnabólgu heimsfaraldurs inflúensu og mögulegra hryðjuverka þar sem sýkla eiturefna og geislavopnum kann að vera beitt alþjóðasamfélagið hefur brugðist við þessu meðal annars með því að stofna sóttvarnastofnun evrópu og með nýrri alþjóðaheilbrigðisreglugerð alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sem tekur gildi fimmtánda júní tvö þúsund og sjö þessi reglugerð hefur áhrif á íslenskt laga og reglugerðaumhverfi megintilgangur frumvarps þess sem ég mæli hér fyrir að breyta gildissviði sóttvarnalaganna til samræmis við nýju alþjóðaheilbrigðisreglugerðina eldri heilbrigðisreglugerð miðaðist eingöngu við tiltekna hættulega smitsjúkdóma sem ógnað gátu heimsbyggðinni markmið nýju alþjóðaheilbrigðisreglugerðarinnar er að koma í veg fyrir eða að draga úr afleiðingum og útbreiðslu sjúkdóma hvort sem rekja má þá til smitsjúkdóma eða eiturefna og geislavirkra efna sem breiðast út af náttúrulegum ástæðum slysni eða ásetningi í frumvarpinu er enn fremur lögð til breyting á stjórnsýslustöðu sóttvarnalæknis samkvæmt gildandi sóttvarnalögum ber ber landlæknisembættið ábyrgð á framkvæmd sóttvarna og þar segir jafnframt að við embættið skuli starfa sóttvarnalæknir sem beri ábyrgð á sóttvörnum ég tel þessi ákvæði óskýr hvað varðar stjórnsýslustöðu sóttvarnalæknis stjórnunarheimildir landlæknis og ábyrgð á lögbundnum verkefnum sóttvarnalæknis því tel ég eðlilegt að kveða með ótvíræðum hætti á um stjórnsýslustöðu sóttvarnalæknis í frumvarpinu er því lagt til að embætti sóttvarnalæknis beri ábyrgð á sóttvörnum undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra tilgangur þessarar breytingar er fyrst og fremst að skýra stjórnsýslu og skilja að eftirlit og framkvæmd þessi breyting er einnig í samræmi við þá stefnu heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins að flytja sem mest af rekstrarverkefnum frá landlæknisembættinu og efla eftirlitshlutverk embættisins með þessum breytingum verður staða landlæknis gagnvart sóttvarnalækni sú sama og staða landlæknis gagnvart öðrum læknum og öðrum stofnunum sem veita heilbrigðisþjónustu það er að hann hefur eftirlit með því að sóttvarnalækni uppfylli faglegar kröfur og ákvæði heilbrigðislöggjafar og getur krafið hann um þær upplýsingar sem hann telur nauðsynlegar vegna þessa eftirlits eftirlitshlutverk landlæknis gagnvart sóttvarnalækni breytist því ekki hann verður eftir sem áður háður faglegu eftirliti landlæknis eins og aðrir sem veita heilbrigðisþjónustu í frumvarpinu felast engar breytingar á stöðu og hlutverki sóttvarnalæknis og landlæknis á sviði almannavarna hæstvirtur forseti í ræðu minni hef ég farið í stórum dráttum yfir aðdraganda þess að ég legg fram frumvarp til laga um breytingu á sóttvarnalögum megintilgangur breytinganna er að aðlaga sóttvarnalögin og sóttvarnareglugerðir að alþjóðheilbriðgisreglugerðinni einnig er rétt og eðlilegt að skýra með ótvíræðum hætti stjórnsýslustöðu sóttvarnalæknis ég tel eðlilegt að frumvarp þetta nái fram að ganga á þessu þingi og leyfi mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis